Frau Präsidentin, sehr geehrte Hohe Vertreterin! Es ist wichtig, dass das Europäische Parlament sich mit den Beziehungen zwischen EU und NATO beschäftigt, vor allem mit Blick darauf, dass die EU sich gerade in der eigenen Verteidigung neu definiert.

Gleichzeitig unterstütze ich eine Politik der Konversion und europäisch abgestimmter Rüstungsexporte als Instrument einer gemeinsamen Außenpolitik. Als Mitglied der Europa SPD fordere ich jedoch eine Revision des 2 Ziels der NATO in Richtung eines angemessenen Verteidigungshaushalts der EU Mitgliedstaaten. Eine einfache Erhöhung der Ausgaben alleine ist nicht der richtige Schritt, um die Sicherheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Wir brauchen eine effizientere Europäisierung der Verteidigungsindustrien aller Mitgliedstaaten, die Hand in Hand mit einer gemeinsamen Strategie geht. Deshalb habe ich beantragt, über den entsprechenden Absatz im vorliegenden Text gesondert abzustimmen. Eine Unterstützung für das 2 Ziel der NATO wird es mit uns Sozialdemokraten im Europäischen Parlament nicht geben.